þýðir ekki að það hafi verið sett skilyrði ef það hefðu verið einhver óaðgengileg skilyrði

hver öðrum stólinn fyrir dyrnar við hefðum alveg getað sleppt því að gera þetta við hefðum alveg getað sleppt því að leita út fyrir landsteinana

við hefðum getað tekið upp hætti norður kóreu og einangrað okkur algerlega ef það hefði verið það sem menn töldu fyrir bestu en vitanlega gerum við það ekki vitanlega viljum við vera í góðu samstarfi við aðrar þjóðir vitanlega viljum við vera í samstarfi við alþjóðastofnanir þar sem það á við og það á vissulega við í þessu efni